Wir haben diesen Grundsatz in unserem Bericht noch weiter verstärkt. Ich habe auch darauf Wert gelegt das war auch einer der Diskussionspunkte dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist.

h., dass derjenige, der verletzt ist, auch gegen Entscheidungen des Zolls vorgehen kann.

Wir haben zwei Kilo und drei Stück vorgeschlagen, der Rat macht drei Kilo und fünf Stück daraus, also da werden wir sicher zu einem guten Ergebnis kommen. Ich hoffe, dass wir morgen im Plenum eine große Zustimmung zu dem Bericht bekommen, damit wir dann auch unmittelbar in die Verhandlungen mit dem Rat eintreten können, und dass, wie der Kommissar in seinem Beitrag gesagt hat, am Ende des Jahres dann eine Verordnung in Kraft tritt, die allen hilft, nämlich den Verbrauchern, dem Datenschutz, den Unternehmen das wurde mehrmals betont in den Beiträgen